Voorzitter, de vele, soms ongelooflijke onregelmatigheden bij de lokale en regionale verkiezingen in Oekraïne van 31 oktober moeten een alarmsignaal zijn voor de Europese Unie. Slechts een paar voorbeelden het massaal en ongecontroleerd drukken van extra stembiljetten in veel regio's, het fotograferen van stembiljetten, en wat te denken van de massieve druk op ambtenaren, leraren, artsen en professoren om geen kandidaat te worden voor oppositiepartijen. Tegen deze slechte, ondemocratische opmaat naar de Oekraïense parlementsverkiezingen van 2012 dient de Europese Unie en dat kunt u krachtig stelling te nemen.

Zo niet, dan zetten wij onze geloofwaardigheid op het spel bij de eerste elites in het land én niet in het minst bij de hervormingsgezinde en democratische krachten.